Hvala, podpredsednica! Lep pozdrav, gospod državni sekretar! Kolegice in kolegi, dober dan! Pred približno letom so nas že poklicni gasilci opozorili na neurejene razmere in plačne anomalije. Vlada se je takrat na napoved stavke odzvala s predlogom strokovnega sporazuma glede ureditve plač oziroma osebnih dohodkov. Sporazum je bil obojestransko podpisan. Vlada je nato marca letos sprejela predlog zakona o dopolnitvi zakona o gasilstvu in ga poslala v obravnavo državnemu zboru. Z zakonom naj bi se uredila pravica do pridobitve dodatka za stalnost. Na isti dan, ko je vlada sprejela omenjeni predlog zakona, pa je bil vložen tudi poslanski zakon z enako vsebino in s strani istih predlagateljev, kot je to zdaj, ki ga obravnavamo danes. Kaj se je zgodilo z obema zakonoma, tako vladnim kakor tudi poslanskim, ki sta bila vložena na začetku leta, vsi dobro vemo. Usoda obeh zakonov je sledila usodi prejšnjega sklica Državnega zbora Republike Slovenije. Obravnava zakonov je bila končana in zato se sedaj ponovno ukvarjamo s to isto problematiko. Naj na začetku povem, da imamo pri nas gasilstvo zelo dobro organizirano. Imamo seveda dobre, izurjene gasilce operativce, za njih pa je tako na državni kot na lokalni ravni dokaj dobro poskrbljeno. To vem iz lastnih izkušenj, saj se z gasilstvom ukvarjam že več kot petdeset let prostovoljno, nekoč pa delno tudi profesionalno, a ne kot čisti gasilec operativec. Ko si silci povezan, veš, kaj oni potrebujejo za svoje delo. Sam prihajam namreč z območja, kjer gasilstvo močno razvito. Severovzhodna Slovenija ima skoraj v sleherni vasi, tudi mali, kjer je štirideset hišnih številk svoje gasilsko društvo. To je neka tradicija in hvala bogu, da je. Tako kot se včasih premalo zavedamo pomena dobrin, ki jih imamo, se žal tudi vloge naših gasilcev zavemo šele ob naravnih in drugih nesrečah, takrat, ko se to zgodi, so oni zelo pomembni. Njihova služba je poslanstvo, s katerim ogrozijo svoja življenja, da bi rešili tudi drugo življenje. Ne rešujejo pa seveda samo človeških življenj, tudi živali, premičnine in nepremičnine in ponosni smo lahko na podatke, da se v Sloveniji število prostovoljnih gasilcev vsako leto povečuje, ne pa zmanjšuje. Poudariti, želim, da v poslanski skupini Desus vedno podpiramo predloge za izboljšanje razmer na področju gasilstva. Zavedamo pa se, da odsotnost prostovoljnih gasilcev z dela predstavlja tako težavo za delodajalca kakor tudi seveda za operativne gasilce. Zato je v veljavnem zakonu zapisano, da nadomestilo za čas odsotnosti z dela povrne za operativne gasilce njihovim delodajalcem občina oziroma pristojni državni organ. Prav tako so zagotovljena sredstva za zavarovanje in preventivne zdravstvene preglede za operativne gasilce. Veljavna ureditev tudi določa, da imajo gasilci, poklicni, pravico do priznavanja zavarovalne dobe s povečanjem oziroma obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu s splošnimi predpisi. Povedati pa je potrebno, da niso vsa vprašanja, ki se nanašajo na položaj gasilcev, urejena le v zakonu o gasilstvu, ampak tudi v zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. V tem zakon je denimo določeno, da stroške zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja krije država oziroma lokalna skupnost, če seveda oseba ni zavarovana na podlagi, na, na drugi podlagi. Prav tako je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zavaruje operativne prostovoljne gasilci in druge reševalce, ki jih je mogoče na podlagi in regijskih načrtov zaščite in reševanja za manj ogroženih področij na območju, ki ga je prizadela, ki ga je prizadela nesreča. Glede na navedeno seveda lahko ugotovimo, da imamo že kar dobro urejen status gasilcev. Seveda pa so potrebna še nekatera, še nekatere izboljšave oziroma nadgradnja na določenih segmentih. Glede na to, da vlada poudarja pomen gasilstva kot humanitarne dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu, v poslanski skupini Desus pričakujemo, da bomo na poslanske klopi čim prej prejeli predlog celovite prenove te službe v novem zakonu o gasilstvu, ki je že v pripravi, kljub temu da je predlagatelj prej omenil, da že to štiri leta ni prišlo na klopi, zadnjo informacijo, ki sem, jo dobil s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, so mi rekli, da zadeve pripravljajo in da je, seveda, organizacija profesionalne gasilske službe tukaj tudi zelo pomembna. Sicer pa naj bi še letos s strani vlade prejeli obravnavani predlog zakona, ki bo v skladu s sklenjenim stavkovnim sporazumom za gasilce tudi dodatek za stalnost. Glede obravnavana predloga zakona pa moram reči, da ima kar nekaj pomanjkljivosti oziroma je kar nekaj rešitev v predlaganem zakonu nejasnih, nedoločnih pa tudi sistemskih. Seveda pa pogrešamo tudi oceno finančnih posledic, ki bi obremenile državo oziroma lokalne skupnosti. Ja, denar je sveta vladar in tudi o tem je treba razmišljati. V poslanski skupini Desus se zavedamo pomena gasilske službe in strinjamo se s predlagatelji, da imamo še da še moramo izboljšati njihov status, jim, jim zagotoviti boljše pogoje dela. Mislim, da se v tem strinjamo prav vsi v tej dvorani. Pomembno pa je, na kakšen način se bomo tega tudi lotili. V naši poslanski skupini še nismo povsem prepričani, da je ta predlog zakona primeren, zato se bomo o podpori odločili na koncu razprave. Hvala.